Voorzitter, de vraag is eigenlijk, hoe bouwen we een staat op die gefaald heeft?

Is er eigenlijk wel sprake van wederopbouw, als er al geen democratie was? Dat is de taak die wij voor ons zien. Met alle moeite die de Europese Commissie zich heeft getroost, hebben wij daar nog niet zomaar een antwoord op. Dat er cholera uitbreekt, dat er fraude was bij de verkiezingen in november en mensen geïntimideerd werden, helpt ons natuurlijk niet bij het zogenaamd wederopbouwen van deze staat. Dat de positie van vrouwen en meisjes vóór de aardbeving al verschrikkelijk was, leidt ertoe dat seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in de opvangkampen nog steeds ongelooflijk is. Dan komt er nu nog bij dat Baby Doc terug is in Haïti en dat die misschien denkt een graantje te kunnen meepikken van de ellende waarin de burgers zich nu bevinden, omdat zo gaat het gerucht zijn geld eindelijk op is.

Ik denk niet dat dat ook zo maar uitgevonden kan worden, maar het is wel iets waar wij moeite voor moeten gaan doen omdat dit land geen gebouwen kan neerzetten, als het land geen democratie of op z'n minst goed bestuur kent.